dar respuesta.

Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en que, en el caso de que se avance en las negociaciones, quede muy claro lo que supuso este tremendo error la guerra en Afganistán.